Schaufensterreden, Diskussionen, man müsste, man sollte, man könnte aber was wirklich fehlt, sind verbindliche Taten. Klarzustellen ist doch ich hab ja hier der Diskussion gelauscht dass nicht alle jungen Menschen ohne Arbeit in Europa keine Lust haben, zu arbeiten. Wenn es keine Arbeitsplätze gibt, dann finden sie eben auch keine. Und auch Mobilität von einem Land in das andere hilft genauso wenig, Arbeitsplätze zu schaffen, wie Selbständigkeit für alle arbeitslosen jungen Menschen in Europa. Das ist Träumerei, und das ist Augenwischerei. Mit geht das wirklich nicht weit genug. Was wir endlich brauchen, ist Verbindlichkeit. Wir müssen die Mitgliedstaaten dazu zwingen. Nicht nur die europäische Ebene, sondern auch die Mitgliedstaaten, weil sie ihre eigene Zukunft ansonsten wirklich aufs Spiel setzen. Sie müssen Geld in die Hand nehmen für kurzfristige Maßnahmen, für die Qualifizierung junger Menschen und für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Ein europäisches Reglement wie der Kommissar das auch gesagt hat.